Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, depuis 2009, le Parlement a acquis de nouveaux droits en matière de décision. La Commission propose, le Parlement et le Conseil disposent sur toutes les questions concernant la pêche, hormis, bien sûr, la fixation des TAC et des quotas. Les plans de gestion pluriannuels ont pour objet la préservation à moyen et long terme des stocks et la planification sur plusieurs années des activités de pêche.

Dans le cadre de ces plans, actuellement, le Conseil refuse la compétence de codécision donnée au Parlement sur la règle de composition des captures, ce qui bloque toute décision et toute mise en œuvre de la gestion des principaux stocks exploités dans l'Union européenne. Le blocage des plans pose déjà des problèmes de conservation des stocks. Il génère aussi de grandes incertitudes pour les professionnels qui pêchent sur ces stocks. Par cette attitude du Conseil, ce sont toutes les régions maritimes européennes qui sont privées de nouveaux plans pluriannuels et qui en subissent évidemment les conséquences. Le Conseil continue d'ignorer l'existence du Parlement européen en bloquant tous les plans de gestion en première lecture, indiquant qu'il est le seul compétent pour décider sur la règle de composition des captures. Il a d'ailleurs décidé seul, en décembre 2012, des règles d'exploitation du cabillaud, en contournant le Parlement, qui s'apprête à adopter sa position sur ce dossier la semaine prochaine en commission de la pêche. Je tiens à rappeler que les services juridiques de toutes les institutions soutiennent la position du Parlement en tant que codécideur à part entière. Le Conseil refuse d'accepter les nouvelles règles du jeu définies par le traité de Lisbonne et ignore les prérogatives reconnues au Parlement européen par ce traité. Dans ce bras de fer institutionnel, la pêche n'est pas un domaine isolé.

Accepter la position du Conseil, c'est nier la voix des peuples représentés par le Parlement européen. Il ne s'agit pas d'une lutte de pouvoir, mais de donner aux représentants des citoyens la voix qui leur a été donnée depuis Lisbonne. Il y a urgence à fournir des règles claires aux pêcheurs européens pour permettre l'exploitation durable des ressources. La Présidence irlandaise a entamé les négociations interinstitutionnelles, vous venez de le dire, Madame la Ministre, et nous sommes heureux de vous entendre nous dire votre détermination à reconnaître les prérogatives de ce Parlement.